Domnule președinte, controlul banilor cash care intră și ies din Uniunea Europeană trebuie să fie obligatoriu, real, urgent și, mai ales, sistematic,

Altfel, nu putem combate eficient finanțarea terorismului, nici spălarea banilor, nici crima organizată, iar cooperarea vamală trebuie să fie reală și rapidă, pentru a împiedica infractorii să fraudeze controlul numerarului la granițele Uniunii.